Monsieur le Président, le groupe de la Gauche unitaire européenne Gauche verte nordique ne s'est pas associé à la résolution qui nous est proposée aujourd'hui. Bien sûr, nous ne pouvons que condamner tous les actes terroristes, quels que soient leurs auteurs, quelles qu'en soient les victimes, quels que soient les lieux où ces actes ont lieu. Mais nous sommes, dans ce groupe, profondément attachés à la laïcité, au sécularisme. Nous condamnons bien évidemment donc le blasphème. Cela veut dire que nous sommes particulièrement attachés à la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui comprend la liberté de croire ou de ne pas croire, de choisir sa religion, d'en changer, tout comme de pratiquer librement le culte de son choix et ce, quelle que soit la religion concernée. Cela veut dire aussi que nous sommes profondément attachés à la séparation du religieux et du politique et que nous dénonçons la montée des intégrismes en Europe comme ailleurs, qui sont souvent réponse au malaise social et à l'incapacité des politiques publiques à lui répondre. Nous considérons que cette résolution ne va pas dans le bon sens. Je dirais, pour faire court, qu'elle manque d'équilibre, notamment par rapport à celle qui a été déposée par mon groupe. Pour nous, cette résolution donne l'impression que l'Europe chrétienne, la communauté chrétienne de l'Europe vole au secours des chrétiens du monde entier.